Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous faites preuve d'un cynisme absolu. Vous avez délibérément jeté les peuples européens dans la mondialisation la plus vertigineuse, la plus dangereuse avec votre politique de libre échange absolue et la kyrielle de traités que vous avez imposés, avec votre politique de submersion migratoire qui vise à l'effondrement de l'identité de nos nations et de la civilisation européenne, avec votre soumission à des intérêts diplomatiques et stratégiques qui ne sont pas ceux des nations ou de continents, de l'Atlantique à l'Oural. Aussi, lorsque vous entendez évoquer les ravages de la mondialisation, faites d'abord votre mea culpa.